Der vorliegende Vorschlag zum Abbau regulatorischer Hindernisse für die marktgetriebene Entwicklung von Wertpapieren stellt einen wichtigen Beitrag zur Stabilität unseres Finanzsystems dar.

Eine vorschnelle und unüberlegte Vergemeinschaftung von Risiken oder Verlusten wird vermieden. Ich erkenne in der angestrebten Regelung einen wertvollen Ansatz, auf den nach der Finanzkrise gelegten Fundamenten weiter aufzubauen. Dieser Vorschlag schafft eine pragmatische Lösung, die es ermöglicht, den Ausbau zielstrebig weiterzuführen, vermeidet es aber, über das Ziel hinauszuschießen und dadurch die Stabilität der Märkte insgesamt langfristig zu gefährden. Das Verständnis hierfür würde ich mir in anderen Bereichen manchmal auch wünschen. Haben wir also den Mut, langfristig zu denken und mit der notwenigen Geduld nachhaltige Wachstumsmaßnahmen anzustoßen!